Ich freue mich, Sie zu unserer ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause begrüßen zu können. Ich hoffe, dass Sie alle gut erholt sind, denn die nächsten Monate werden sicher arbeitsintensiv, möglicherweise werden sie dramatisch.

Er wird uns anschließend in einer intensiven Debatte Rede und Antwort stehen.